después de las elecciones. El señor Rajoy, el Presidente en funciones, dice en público que no habrá nuevos recortes, pero en carta privada a la Comisión dice que habrá más ajustes después de las elecciones. Estas declaraciones nos parecen una burla y un engaño a las personas que el próximo día 26 de junio estamos llamadas a votar en el Estado español.